Nous avons donc failli à notre mission de développement. Il faut que quelque chose change avec cette deuxième révision. Je suis heureuse de constater qu'il y a un assez grand consensus sur les mesures que je propose, et je pense que l'un des moyens que nous avons d'agir pour éradiquer la pauvreté, c'est réellement de lutter contre les paradis fiscaux, et d'employer cet instrument pour faire ce que nous pouvons faire. Nous pouvons, à l'intérieur de l'Union européenne et dans la région ACP, obliger les multinationales à déclarer, pays par pays, ce qu'elles gagnent et ce qu'elles paient comme impôts. Cela est aussi une revendication internationale. Mais simplement, avant que cette revendication n'aboutisse au niveau international, il va s'écouler de nombreuses années. Alors employons les possibilités que nous avons au sein de cet accord pour instaurer cette règle chez nous. Et c'est pourquoi je vous demande de ne pas accepter l'amendement proposé pour le paragraphe 16, mais de bien conserver la rédaction initiale

Dans la même veine, ce que nous pouvons faire, c'est aussi d'obliger notre propre banque d'investissement à agir par rapport aux paradis fiscaux. Nous devrions interdire les investissements du Fonds de développement dans les entreprises qui ne dégagent pas de bénéfices dans les pays où elles opèrent, mais préfèrent dégager des bénéfices dans les paradis fiscaux.

C'est donc totalement contre performant. Ceci est dans notre pouvoir. Nous pouvons modifier le mandat de notre banque.

là. Ensuite, il y a des principes sur lesquels nous ne devons pas flancher les droits de l'homme, les droits des migrants, et je vous invite instamment à conserver la rédaction que je propose de l'article 31 plutôt que de supprimer